Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die Fälle von Geldwäsche im europäischen Finanzsystem der vergangenen Jahre zeigen, dass wir es Geldwäschern immer noch viel zu einfach machen. Ich möchte einmal zwei ganz konkrete Probleme benennen Erstens, die mangelnde Umsetzung ist schon angesprochen worden.

Das zweite Problem, das ich hier auch ganz offen ansprechen möchte, ist natürlich, dass die Kommunikation zwischen Behörden hinten und vorne nicht funktioniert. Wir erleben das in Deutschland auch, dass Aufsicht und Ermittlungsbehörden Schwierigkeiten haben ich sage es mal sehr abstrakt miteinander konkret zusammenzuarbeiten.

Die Dinge sind identifiziert, wir warten jetzt wirklich auf Vorschläge der Kommission eine zentrale Behörde mit Ermittlungskompetenzen und Verordnungen statt Richtlinien.